Io ho sentito il collega che, giustamente, parlava del paese di primo approdo vorrei sapere dal mio collega se condivide l'idea di un sistema centralizzato nel cambiamento del regolamento di Dublino.